virðulegi forseti þetta frumvarp til laga um breytingu á lögum varðandi veitingastaði gististaði og skemmtanahald miðar að því að byggðir landsins munu njóta jafnræðis í því hvar innheimt eru gjöld löggæslukostnaður og önnur innheimta varðandi útihátíðir það er enginn kostnaður tekinn af reykjavík enginn af akureyri á útihátíðum þar enginn í reykjanesbæ og þannig mætti lengi telja þannig að byggðum landsins hefur verið mismunað einn af þeim stöðum sem tapaði stöðu galtalækur ungmennafélög á austurlandi voru rukkuð og þar datt hátíðir yfir þjóðhátíð vestmannaeyja er gott dæmi það er fimm mínútna ganga frá bænum inn í herjólfsdal og auðvitað er þetta bara hluti af bænum þetta er gert til að jafna aðstöðu þessa möguleika og vera ekki að